Poštovana predsjedavajuća, Europska unija mora nastaviti biti globalni predvodnik u osiguravanju dobrih radnih uvjeta. Digitalna transformacija gospodarstva i društva u cjelini otvorila je brojne nove prilike, ali ne smijemo dozvoliti da taj val promjena uslijed četvrte industrijske revolucije odnese milijune ljudi na marginu društva. Novi fleksibilni oblici zaposlenja omogućavaju maksimalno iskorištavanje prilika koje nudi digitalna ekonomija, a tijekom oporavka od posljednje globalne krize mnoge su ljude održali iznad površine.

Istaknula bih da naš zadatak, kao zakonodavca, nije nametanje obrazaca radnicima i poslodavcima već osiguravanje da u njihovom odnosu postoji ravnoteža.